ályktar að fela efnahags og viðskiptaráðherra að móta reglur um skilaskyldu á ferskum matvörum í verslunum til þess að tryggja eðlilegt og sanngjarnt samkeppnisumhverfi innlendrar matvælaframleiðslu þessi tillaga var flutt á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi en fékk þá ekki afgreiðslu og er því endurflutt núna mikil umræða hefur átt sér stað um svokallaða skilaskyldu á ferskum matvörum skilaskyldan felur í sér að kjósi verslunareigandi svo getur hann sér að kostnaðarlausu krafist þess að framleiðandi taki til baka framleiðsluvörur sem eru að nálgast síðasta söludag þetta á við um íslenskar matvörur en ekki þær erlendu margir íslenskir matvælaframleiðendur telja að þetta fyrirkomulag skapi mikla skekkju í samkeppnisumhverfinu innlendir framleiðendur þurfi að bera kostnað af þeirri rýrnun sem hlýst af því að vöru er skilað en sá sem flytur inn matvörur geti komið ábyrgðinni og kostnaðinum af sér yfir á herðar kaupmannsins þetta

matvælaframleiðslu þetta er ekki síst mikilvægt í ljósi hinnar gríðarlegu samþjöppunar í matvöruverslun sem hefur orðið hér á landi þar sem tvær verslunarkeðjur ráða drýgstum hluta markaðarins nú eins og við vitum fara fram miklar umræður einmitt um stöðu smásöluverslunarinnar og stöðu þess stærsta markaði og það finnst mér líka vera tilefni til þess að þessi mál séu borin hérna sérstaklega upp það er auðvitað sífellt vakandi spurningar um samkeppni í landinu og það er auðvitað mjög óeðlilegt eins og þessi mál hafa þróast til að mynda á smásölumarkaðnum þar sem tvær keðjur nánast ráða þessum markaði og sú þriðja sem kemur þar í kjölfarið ræður síðan stórum hluta af því sem eftir er þetta er auðvitað alvarlegt og vont ástand og getur auðvitað haft í för með sér markaðslega misnotkun undan því kvarta mjög margir birgjar framleiðendur afurðasölufyrirtæki og svo framvegis það er hins vegar þannig að fá þeirra þora að segja þetta upphátt vegna þess að þau eiga allt undir því að geta selt með greiðum hætti vörur sínar i til þessara stóru smásölukeðja þess vegna er það svo að það er mikilvægt að hafa um þetta skýrar reglur leikreglur þessi tillaga sem hér er lög fram sem kannski lætur ekki mikið yfir sér við fyrstu sýn er tilraun til þess að setja slíkar sanngjarnar leikreglur sem gera það að verkum að íslenskir framleiðendur íslenskir birgjar íslenskar afurðasölustöðvar svo dæmi séu tekin hafi sanngjarnan grundvöll til að keppa á en séu ekki settar í þá stöðu að þurfa að lúta í öllu vilja þeirra sem eru að kaupa af þeim vöruna í ljósi þess og í krafti þess að þarna er um að ræða risa sem þeir eru fást við sem þeir eiga allt sitt undir og þurfa þess vegna að